Pachetul cerul unic european II se adresează întregului sistem al transporturilor aeriene, având implicații directe și pozitive asupra companiilor aeriene, prestatorilor de servicii de navigație aeriană, controlorilor de trafic, aeroporturilor, industriei aeronautice. Reprezintă, de fapt, răspunsul legiuitorului la nevoia de armonizare și eficientizare a spațiului și a traficului aerian european în beneficiul mediului, al industriei și, în primul rând, al pasagerilor.

Este un pas firesc după piața comună, după adoptarea monedei unice, după crearea spațiului Schengen.

Rutele vor fi mai scurte, controlul traficului mai eficient, serviciile de navigație aeriană optimizate și, în perspectivă, integrate. În consecință, zborurile vor fi mai scurte, se va consuma mai puțin combustibil, emisiile de dioxid de carbon vor fi mai puține, ceea ce, în mod normal, trebuie să ducă la scăderea prețurilor la biletele de avion. Compromisul obținut în urma negocierilor cu Consiliul reflectă necesitatea accelerării constituirii blocurilor aero spațiale funcționale. Am ajuns la un acord cu privire la termenul limită pentru operaționalizarea FAB care devansează cu șase luni propunerea inițială a Comisiei Europene.

Solicit, pe această cale, sprijinul Comisiei Europene pentru aprobarea proiectului legat de FAB Danube România Bulgaria în cadrul financiar TEN T. Cu sprijinul reprezentanților președințiilor franceză și cehă, cărora le mulțumesc pe această cale, am reușit să echilibrăm raporturile decizionale și competențele dintre statele membre și Comisia Europeană, mai cu seamă în ceea ce privește schema de performanță, element cheie al pachetului SES II. Comisia va decide în ceea ce privește armonizarea și implementarea corectă a țintelor cuprinse în planurile naționale de performanță.

Primul dintre acestea este coordonatorul sistemului de blocuri aero spațiale funcționale. Am considerat că este necesar ca, după modelul TEN T, să fie desemnat un coordonator care să faciliteze încheierea acordurilor de funcționare a FAB, grăbind astfel procesul de unificare a cerului european. Al doilea element se referă la clarificarea conceptului de proiecte comune, precum și la definirea surselor de finanțare aferente acestora. Parlamentul European a reușit, de asemenea, să impună acordarea unei atenții deosebite factorului uman. Compromisul obținut cu Consiliul clarifică, în plus, interdependențele dintre SES II și AESA, având în vedere că extinderea competențelor Agenției la aerodromuri, ATM ANS și ATC reprezintă de fapt componenta siguranță a pachetului. Consider că este foarte important că s a găsit o definiție clară și completă pentru aerodromurile care intră sub incidența prevederilor acestui regulament.

În plus, s a dat posibilitatea menținerii derogărilor acordate până în prezent. De asemenea, am obținut introducerea unor prevederi referitoare la necesitatea întăririi și extinderii procesului de consultare cu toți actorii interesați. Rapoartele care vor fi votate mâine reprezintă un important pas înainte pe calea creării cerului unic european și sunt convins că sunt un succes și un câștig pentru toți cei interesați.